Señor Presidente, quiero expresar mi conformidad con la opinión de los diputados que han intervenido esta mañana aquí y que insisten en el respeto al Parlamento y a la Comisión. Por tanto, mi modesto voto a favor dependerá de que el Consejo Europeo esté dispuesto a admitir el papel de las instituciones mencionadas. Porque el nuevo mecanismo acerca del cual estamos hablando debe ser un componente importante del gobierno económico, conducido por una Unión Europea capaz de asegurar la coherencia entre la política económica común, que debe fijar unos objetivos claros, precisos y limitados, y este instrumento de estabilidad. Es decir, debe evitarse a toda costa que este esfuerzo en el que nos encontramos embarcados acabe en la vía intergubernamental, que es una vía muerta o la vía del predominio de unos pocos Estados, porque todo ello frustraría la reforma.